que pedía una aproximación holística, es decir, comprehensiva de todos los elementos del hecho migratorio y de la demanda de asilo y refugio, en cumplimiento del Derecho europeo, que ordena responsabilidad común y gestión compartida de las fronteras exteriores, de los flujos migratorios y de las demandas de asilo. En tanto llega ese sistema europeo común de asilo, haremos lo correcto apoyando una iniciativa que pide a la Comisión que adopte la necesaria medida para ofrecer ese marco común normativo europeo a los Estados miembros, que les permita dar cobertura a la posibilidad, de manera ordenada, de abrir la puerta legal que nos ha venido demandando durante años el conjunto de organizaciones no gubernamentales, asociaciones humanitarias, expertos legales, colegios de abogados y hasta iglesias, que piden a la Unión Europea que esté a la altura de su promesa y que haga algo para superar el divorcio, que es terrible y lamentable, entre su promesa, entre las ambiciones proclamadas en la letra de sus Tratados —y particularmente en el espacio de libertad, justicia y seguridad— y lo que ha sido su rendimiento hasta la fecha. Por tanto, señorías, pido apoyo mañana para esta iniciativa legislativa que pretende abrir una vía legal, un cauce legal, a través de este instrumento de visado humanitario destinado a los potenciales demandantes de asilo y a las personas requeridas de protección humanitaria.